Unsere Bürger haben ein Recht darauf, dass ihre Daten geheim bleiben. In diesem Grundsatz dürfen wir uns nicht beirren lassen. Der NSA Untersuchungsbericht definiert den Schutz der Privatsphäre und den Schutz der persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger als ein fundamentales Grundrecht. Deswegen hat die EVP hier auch mehrheitlich für diesen Bericht gestimmt. Es ist aber falsch, alle transatlantischen Abkommen in Frage zu stellen, um unser Ziel zu erreichen.

Dazu ist ein baldiger Abschluss des EU US Rahmenabkommens notwendig, um gleiche oder verstärkte Datenschutzstandards auf beiden Seiten des Atlantiks zu gewährleisten und den Rechtsschutz der Unionsbürger und bürgerinnen mit den USA gleichzuschalten. Die EVP will einen umfassenderen Datenschutz, aber eben nicht um jeden Preis. Wir sind nicht bereit, unsere vorhandenen Sicherheitsstandards aufzugeben. Das Aufspüren von Terrorismusfinanzierung ist ein wichtiges Instrument bei der Bekämpfung und Finanzierung von Terrorismus und schweren Straftaten. Das TFTP Abkommen hat nichts mit einer unkontrollierten Massenausspähung zu tun. Deshalb lehnen wir es ab, dass die linken Fraktionen die Aufhebung des TFTP Abkommens gefordert haben. Terrorbekämpfung und Schutz vor organisierter Kriminalität sind genauso wichtig wie der Datenschutz. Deshalb muss hier klar gesagt werden Hier haben sich die links orientierten Fraktionen zwar für Datenschutz, aber gegen Terrorschutz ausgesprochen. Das ist aus unserer Sicht falsch und verantwortungslos. Wir haben aber trotzdem für diesen Bericht gestimmt, weil die Daten unserer Bürgerinnen und Bürger vor Geheimdiensten, vor Großkonzernen, vor massenhafter Ausspähung geschützt sein sollen.